vous le savez, pendant des décennies à un polluant organique persistant très toxique le chlordécone. Ces îles sont aujourd'hui ravagées par la persistance de ce polluant. Un scientifique disait que nous sommes dans une situation presque post Tchernobyl les terres et les sols sont pollués pour les sept siècles à venir et les habitants sont malades.

Puisse ce règlement contraindre la France à assumer ses obligations!